Am votat în favoarea raportului deoarece Muntenegru a înregistrat progrese în dialogul cu Uniunea Europeană. Ritmul reformelor structurale este susținut, în ciuda dificultăților impuse de criza economică, iar după aderarea Croației, Muntenegru ar putea deveni următorul membru al Uniunii Europene. Ca și celelalte state din Balcanii de Vest, Muntenegru va trebui să adopte măsuri care să consolideze independența sistemului judiciar și statul de drept. De asemenea, cred că politicile destinate minorităților etnice, precum cea rromă, trebuie implementate mult mai eficient. Nu în ultimul rând, aș dori să atrag atenția asupra importanței libertății mass media, care reprezintă un principiu fundamental al Uniunii Europene. Respectând aceste criterii, Muntenegru va avansa rapid în drumul său spre Uniunea Europeană și se va putea bucura în curând de toate beneficiile oferite de statutul de membru.